forseti menn óttast fjármagnsflótta úr landi og að stýrivaxtahækkunin sé ákveðin til þess að koma í veg fyrir hann í fyrsta lagi mætti nú spyrja hvaða fjármagn í öðru lagi mætti segja sé eitthvað fjármagn hér sem menn óttast að flýi úr landi þá verðum við að grípa til ráðstafana og tímabundinna ráðstafana til þess að setja takmarkanir á flutning fjármagns úr landi eins og hæstvirtur utanríkisráðherra lagði hér til í sinni ræðu fyrr í þessari umræðu og ég er sammála að verði að gera jafnvel með nokkuð miklum takmörkunum

við erum að taka verulega áhættu með ákvörðun um stýrivaxtahækkun að mínu mati nú kann vel að vera að háttvirtur þingmaður sé ósammála því en ég tel að við séum að taka verulega áhættu með henni það kann að vera að þessi leið heppnist og að sjálfsögðu vonumst við til þess að hún skili þeim árangri sem að er stefnt en það er teflt á tæpasta vað að mínu mati hvað þetta snertir varðandi síðan gjaldmiðilinn og þingmaðurinn svarar mér til baka vegna þess að honum fannst ég ósanngjarn með merkimiða í sinn garð og það kann vel að vera að það hafi verið ósanngjarnt af minni hálfu en svona blasti nú þessi málflutningur nú við mér engu að síður og hafi þingmanninum þótt það ósanngjarnt þá skal ég bara taka það til baka en ég vil þó segja þetta með gjaldmiðilinn og okkur í vinstri hreyfingunni grænu framboði við höfum aldrei sagt að það eigi ekki að ræða um gjaldmiðilsmál og að gjaldmiðilsstefnan sé mikilvæg við forustufólk í okkar flokki höfum meðal annars skrifað greinar um þau mál þannig að við erum að sjálfsögðu ekki þeirrar skoðunar að gjaldmiðillinn sé óumbreytanlegur eða að það verði ekki að grípa til ráðstafana til þess að styrkja okkar gjaldmiðil hvort sem það er nú íslensk króna norsk færeysk eða eitthvað annað þegar til framtíðar